Sprawozdanie, które dzisiaj poparłam, należy rozpatrywać w możliwie szerokim świetle, bo chociaż plan CARS2020 zaproponowany przez Komisję Europejską ściśle dotyczy przemysłu motoryzacyjnego, to przecież oddziałuje na całą unijną gospodarkę. Myśląc o zatrudnionych w przemyśle motoryzacyjnym trzeba pamiętać też o wszystkich osobach, które pracują na rzecz podmiotów współpracujących z producentami samochodów, wykonujących dla nich szereg podzespołów i części koniecznych do wytworzenia produktu końcowego. Mówiąc o przemyśle motoryzacyjnym musimy mieć na uwadze problemy całego sektora, czyli producentów samochodów i wszystkich współpracujących z nimi przedsiębiorców. Dobrze, że Komisja Europejska w planie CARS2020 zwraca uwagę na utrzymanie światowej konkurencyjności europejskich producentów samochodów oraz dostrzega też konieczność wprowadzenia innowacji w celu produkcji bezpiecznych i energooszczędnych pojazdów ograniczających emisje CO 2 hałasu i innych zanieczyszczeń, widzi potrzebę wprowadzenia ułatwień szczególnie dla małych i średnich firm w dostępie do kredytów na finansowanie